Ich fordere Sie offen auf, gehen Sie im Bereich Müll strenger mit den Mitgliedstaaten um! Es kann nicht sein, dass wir hier schöne Regelungen beschließen, und die Mitgliedstaaten tun und lassen, was sie wollen.

Italien ist dort verurteilt worden, und es ist immer noch kein ordentlicher Plan auf dem Tisch.

Jeder muss seinen Teil der Verantwortung tragen, das ist klar.